Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, chers collègues, Mesdames, Messieurs les rapporteurs en particulier, l'une des promesses les plus importantes du traité de Lisbonne était de rapprocher l'Europe de ses citoyens. Je pense qu'il n'est pas nécessaire ici de citer les exemples qui nous ont montré avant et après la signature de ce traité de Lisbonne en décembre 2009, à quel point ce rapprochement est nécessaire. Il n'est donc pas surprenant que toute mesure qui permette de poursuivre le but d'intéresser, d'impliquer le citoyen dans la construction européenne constitue une priorité pour toutes les institutions y compris le Conseil. J'ai donc particulièrement à cœur de pouvoir m'adresser à vous sur le règlement qui met en œuvre l'initiative, citoyenne cette innovation phare du traité de Lisbonne en ce qui concerne la meilleure participation du citoyen aux décisions au niveau européen. Ce règlement était bien sûr l'une des priorités de la Présidence belge du Conseil car c'est peut être cette initiative citoyenne qui symbolise le plus le nouveau rôle du citoyen dans l'Union après Lisbonne. À travers une initiative citoyenne les rapporteurs l'ont déjà dit un million de citoyens européens peut soumettre à la Commission une proposition législative avec l'obligation pour la Commission, de l'étudier et de se prononcer à son sujet. Il faut s'arrêter un moment pour apprécier cette innovation que nous réalisons aujourd'hui et qui ne constitue rien d'autre que le premier élément M. Lamassoure l'a dit de démocratie participative au niveau supranational. Ce n'est donc pas seulement une première au niveau européen, c'est tout simplement une première mondiale. Revenons au dossier législatif dont nous débattons aujourd'hui.

Häfner pour leurs efforts et leurs apports constructifs dans l'élaboration de ce règlement. Ainsi, je me félicite particulièrement du vote lundi en commission AFCO, lequel a confirmé le texte agréé par les institutions, si le vote tout à l'heure confirme ce même texte entériné par la commission AFCO, cet accord en première lecture pourra évidemment être considéré comme un modèle d'une législation rapide et efficace au niveau européen. Comment, à ce titre, ne pas saluer aussi le commissaire Šefčovič pour sa disponibilité et son volontarisme.

Je suis convaincu que le compromis atteint entre les institutions est un bon compromis, non seulement dans le sens où chaque institution a pu obtenir les éléments qui lui étaient chers on vient de le rappeler mais aussi dans le sens où il aura comme résultat, un bon règlement qui permettra d'organiser des initiatives citoyennes de manière souple et efficace. Au nom du Conseil, je salue la volonté des deux autres institutions de prendre en compte les besoins, les contraintes pesant sur les États membres dans l'accomplissement de la tâche qui est la leur, c'est à dire de vérifier les signatures qui doivent être évidemment des signatures réelles, et donc qu'il n'y a pas de fraude ou de manipulation lors de la collecte. Par ailleurs, il était important de laisser aux États membres suffisamment de temps pour adopter les mesures de droit interne nécessaires à l'application du règlement.

D'un autre côté, il est clair que des mesures nationales sont nécessaires pour le bon déroulement de cette initiative et il est donc inévitable de laisser du temps pour les adopter selon les procédures en vigueur. Je me félicite du fait que la commission AFCO ait également été d'accord avec la position du Conseil selon laquelle l'âge de participation à une initiative citoyenne doit être celui du vote aux élections européennes. En effet, le Conseil a toujours considéré que l'initiative citoyenne, comme élément de participation du citoyen aux décisions européennes, doit aller de pair avec l'autre élément qu'est l'élection du Parlement européen. Enfin, pour me résumer, je me félicite du compromis atteint dans les négociations et je ne peux évidemment que vous recommander l'adoption lors du vote de tout à l'heure et je souhaite à l'initiative citoyenne tout le succès qui lui est prédit. Je constate que les premières initiatives se préparent déjà, j'espère qu'un grand nombre d'initiatives apporteront un souffle nouveau et de nouvelles idées dans la construction européenne. Encore un grand merci à toutes et à tous pour votre collaboration sur ce dossier.